Ja, hvala lepa za besedo, predsedujoči. Tole bi za začetek nekaj prebral, kar je izjavil doktor Erik Brecelj: "Zdravniki smo popolni klovni, ki garamo, da si primitivci, ne morem jih imenovati drugače, kupujejo jahte, vse to pa se dogaja s podporo politike." Prav tako argumentirano trdi, da se politika vedno okorišča na račun zdravstva, ne glede na barve, v katere se odene, in da prenekatera jahta pluje po Jadranu prav po zaslugi koruptivnih dogajanj, povezanih z Onkološkim inštitutom, marsikatera pa še bo. Da nobene afere v zdravstvu ne pride brez podpore politike in zdravnikov, ki sedijo v razpisnih komisijah niti brez plenilcev, ki iz ozadja vodijo celotno zadevo. Zelo preprosto bi bilo, če bi v Sloveniji imeli eno samo politično opcijo, ki krade, in drugo, ki bi vse uredila. Toda nobena politična opcija v Sloveniji ni nič uredila, zato ker imajo za seboj ljudi, ki jih vodijo. To, kar danes počnemo, je popolna izguba časa. Mi se lotevamo rešitve tega problema zdravstvenega sistema na popolno napačnem, koncu. Ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je velik nateg naših državljanov. Našim državljanom, bolnikom je potrebno zagotoviti pravico do zdravljenja v nekem normalnem času, ne pa da imajo naši bolniki pravico do čakanja v čakalnih, vrstah. Danes se tukaj pogovarjamo, a bomo račun za zdravstvene storitve plačali iz enega žepa ali ga bomo plačali iz drugega žepa. In vsakič, ko Levica pripravlja neki zakon, opozarjam naše državljane, dajte se prijeti za denarnico. Vaš piar je zelo odličen. Odpirate resnično prave teme, proti katerim se je kar težko, boriti. Delate pa, kaj bo povedal prihodnji rating in da boste v glavnih medijih, v glavnih, novicah. Povejte mi, kako bi lahko prepričal nekega svojega prijatelja, da sem proti ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega, zavarovanja. Povejte mi, kako bi prepričal nekoga drugega, da sem proti temu, da bi zavarovalnice ustvarjale še več dobička. Po drugi strani pa dnevno odtekajo milijoni iz zdravstvene, blagajne. Za manj denarja se ne dobi več muzike, tako se tudi za manj denarja ne dobi več zdravstvenih, uslug. V čem je torej pravzaprav sploh problem. Mi imamo zdravstveni sistem, ki se ni spremenil od leta tisoč devetsto dvaindevetdeset. Imamo monopolista, Zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ima žakelj, v katerem žaklju je več kot, tri milijarde evrov. Tri milijarde evrov, Vendar je na ta žakelj prisesano ogromnih pijavk, tako z ene kakor z druge, strani. Te pijavke seveda skrbijo, da preprodajajo pregrešno drago opremo, pripomočke, zdravila in vse ostalo. Spomnimo se samo preprodajo, opornic. Na Poljskem je lahko neka opornica, trikrat cenejša kakor, recimo, pri pri nas. In tukaj je problem. Tukaj bi morali mi reševati, zdravstveni sistem. Razbiti bi mogli monopol, Zavoda za zdravstveno zavarovanje, Slovenije. Imamo pa še tri zavarovalnice, ki v ta žakelj, dajejo šeststo, milijonov evrov, in Levica skupaj s koalicijo želi ta žakelj združiti skupaj z žakljem Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar je, milo rečeno, smešno. To se pravi, da bi mi v neki škafec, ki že pušča, nalili še dodatno, vodo, saj razlog je čisto preprost, da se bo lahko še več pokradlo, in to legalno, pokradlo. Največji problem je ravno v tem, ker Zavod za zdravstveno zavarovanje nima konkurence, ker je monopolist. In v Novi Sloveniji si želimo, zavarovalniški trg, kjer bi bilo na trgu prisotnih več zavarovalnic, kajti če bi bilo prisotnih več zavarovalnic, bi bila večja konkurenca, s tem pa bi posledično naši državljani imeli cenejše storitve. In tukaj bi mogli mi reševati problem. Jaz sam osebno menim, da ni problem, dodatno dopolnilno zavarovanje, ampak je, ki ga v bistvu sploh ne bi rabili, če bi osnovno, dopolnilno zavarovanje delalo tako, kot bi moralo delati: transparentno, gospodarno in pa, odgovorno. Verjamem, da socialno ogroženim šest evrov veliko pomeni, bolniku pač šest evrov ne pomeni nič. In ne se ukvarjati s tem, bolniku privarčevali šest evrov, mi se moramo v tej državi ukvarjati s tem, kako bomo zmanjšali čakalne vrste, da bomo tistim ljudem, ki so bolni, nudili čimprejšnjo, zdravstveno, oskrbo. Hvala lepa.